til alþingis úr hlaði mér þykir tímabært og við hæfi að efna til almennrar umræðu um þennan mikilvæga málaflokk á alþingi íslendinga eins og gefur að skilja geymir skýrslan ekki tæmandi upptalningu á viðfangsefnum umhverfisráðuneytisins og stofnana þess en hún gefur þingmönnum og almenningi vonandi betri innsýn í það viðamikla og mikilvæga starf sem þar er unnið umhverfismál eru ekki lengur jaðarmál í stefnumörkun stjórnvalda og almennri umræðu flest verkefni á vegum umhverfisráðuneytisins bæði þau sem eru talin í þessari skýrslu og önnur tengjast efnahags og atvinnulífi heilsu og lífsgæðum og stefnu íslands í samskiptum við önnur ríki enn fremur hafa umhverfisþættir fengið aukið vægi í atvinnu og efnahagsmálum og verksviðum flestra ráðuneyta þetta krefst samhæfingar í stefnumótun innan stjórnarráðsins og uppbyggingar öflugs þekkingargrunns um náttúru og umhverfi sem auðveldar faglega umræðu og ákvarðanatöku ekki er lengur litið á náttúruvernd annars vegar og efnahags og samfélagsþróun hins vegar sem andstæða póla í hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar er gert ráð fyrir að þróun samfélagsins og vernd náttúrugæða verði að haldast í hendur segja má að ríki heims hafi orðið ásátt um að starfa eftir þeirri hugmyndafræði frá og með ríó ráðstefnunni nítján hundruð níutíu og tvö og byggjast alþjóðasamningar á sviði umhverfismála og auðlindanýtingar á þessari hugsun þótt almenn sátt ríki um að vinna á grunni sjálfbærrar þróunar fer því auðvitað fjarri að það hugtak rúmi ekki skiptar skoðanir um hvernig standa skuli að uppbyggingu samfélagsins og vernd umhverfisins á síðustu árum hefur oft verið deilt harkalega um ýmsar framkvæmdir í íslensku samfélagi og áhrif þeirra á náttúru og umhverfi það mun seint ríkja fullkomin sátt um einstakar framkvæmdir en það er hægt að treysta faglegan grunn fyrir ákvarðanatöku svo að hægt sé að meta heildaráhrif ákvarðana á hina þrjá þætti sjálfbærrar þróunar umhverfisvernd efnahag og félagslega velferð þannig byggist starf loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna á grunni vísindanefndar sem hefur það hlutverk að taka saman bestu vísindalega þekkingu um orsakir og afleiðingar loftslagsbreytinga af mannavöldum og möguleika til að bregðast við á skilvirkan og hagkvæman hátt ísland hefur lagt til á alþjóðavettvangi að svipuð vinna fari fram varðandi umhverfi hafsins þar sem þekking á vistkerfinu og áhrifum mengunar og nýtingar hröð uppbygging á mörgum sviðum á undanförnum árum meðal annars á sviði orkunýtingar og þungaiðnaðar sem hefur haft mikil áhrif á umhverfi og samfélag núverandi efnahagslægð er að hluta til afleiðing af ofþenslu á liðnum árum auk samdráttar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og hækkana á olíu og matvöru og fleiri þáttum raddir heyrast um að við slíkt ástand þurfi að slaka á kröfum um umhverfisvernd og góða grundun ákvarðana um framkvæmdir þvert á móti má færa fyrir því rök að aldrei hafi verið eins nauðsynlegt að meta gaumgæfilega allar líklegar afleiðingar stórra ákvarðana eins og nú ísland býr yfir miklum og fjölbreyttum möguleikum til þess að byggja áfram upp blómlegt samfélag án þess að fórna sérstæðum náttúruperlum og víðernum sem vart er lengur að finna í öðrum ríkjum í vestanverðri evrópu íslendingum er í lófa lagið að vinna að uppbyggingu atvinnulífs og velferðarþjónustu samhliða því að efla náttúruvernd endurheimta gróður og jarðveg vernda fiskstofna og standa við alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum íslendingar munu halda áfram að nýta orkulindir sínar og annan náttúruauð en það þarf að gera af virðingu fyrir náttúrunni og fyrirhyggju en ekki nauðhyggju ísland trónir nú efst á lista yfir þau ríki þar sem mest velsæld ríkir samkvæmt mælingu þróunarstofnunar sameinuðu þjóðanna ef við höfum ekki efni á að meta áhrif framkvæmda og stórra ákvarðana vel og gera umhverfisvernd hátt undir höfði er varla mikil von til þess að aðrir geti leyft sér að reyna að vinna af heilum hug að sjálfbærri þróun á einum mannsaldri hefur orðið grundvallarbreyting á afstöðu landsmanna til umhverfis og náttúruverndar samt eru íslendingar enn eftirbátar grannþjóða sinna á ýmsum sviðum svo sem endurvinnslu heimilissorps spyrja má hvað ráði því að flest sveitarfélög á íslandi bjóða íbúum sínum og útsvarsgreiðendum upp að niðurgreiða skussana þegar kemur að endurvinnslu og nýtingu heimilissorps hvers vegna kostar það meira að fá sér græna eða bláa tunnu en það kostar að henda öllu sínu drasli í sömu svörtu tunnu þessu dæmi þarf augljóslega að ár eru síðan fyrsta heildstæða náttúruverndaráætlunin fyrir tímabilið tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta var samþykkt á alþingi í henni var meðal annars ályktað um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs og friðlýsingu fjórtán svæða sem flest voru hefur friðlýsing svæðanna gengið mun hægar en vonir stóðu til af því má draga nokkurn lærdóm meðal annars þann að handahófskennt val svæða til friðlýsingar án tillits til eignarhalds eða afstöðu viðkomandi sveitarfélaga er ekki fallið til árangurs friðlýsingarferlið er samvinnuverkefni ríkis sveitarfélaga og landeigenda þar sem það á við þá staðreynd þarf að hafa að leiðarljósi við gerð náttúruverndaráætlunar í haust mun ég leggja nýja tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán fyrir alþingi í ljósi reynslunnar mun þar gæta nýrra áherslna undirbúningur og stofnun vatnajökulsþjóðgarðs sjöunda júní síðastliðnum gekk vonum framar og hefur starfsemi stærsta þjóðgarðs í evrópu farið vel af stað þátttaka heimamanna og sveitarfélaga á fjórum rekstrarsvæðum þjóðgarðsins er grundvallarþáttur í skipulagi hans og starfsemi stjórnskipulag vatnajökulsþjóðgarðs er viðamikið og krefst náinnar samvinnu þvert á sveitarfélög og landshluta ég er þeirrar skoðunar að stjórn garðsins hafi farist verkefnið afar vel úr hendi og vænti mikils af uppbyggingu þjóðgarðsins um ókomin ár vatnajökulsþjóðgarður er í senn náttúruverndar og byggðaverkefni þegar uppbyggingu gestastofa og grunnþjónustu lýkur árið tvö þúsund og tólf hæstvirtur forseti ísland er nú orðið aðili að viðskiptakerfi evrópusambandsins með losunarheimildir þótt það hafi lítil áhrif eins og stendur þar sem engin íslensk fyrirtæki falla undir tilskipunina þetta mun breytast í náinni framtíð þar sem fyrirséð er að flug falli undir kerfið árið tvö þúsund og ellefu og samkvæmt tillögum sem nú eru til umfjöllunar í evrópuþinginu mun kerfið verða víkkað út eftir tvö þúsund og tólf þannig að meðal annars áliðnaður mun falla undir það viðskiptakerfið er kvótakerfi að mörgu leyti sambærilegt við það sem menn þekkja hér á landi í sjávarútvegi þar sem þak er sett á losun heimildum til losunar er síðan úthlutað til fyrirtækja eða þær boðnar upp og þessar heimildir ganga síðan kaupum og sölum með slíkum viðskiptum vonast menn til þess að markaðurinn sjái um að losun dragist saman á eins hagkvæman hátt og hægt er íslendingar þurfa að undirbúa virka þátttöku í viðskiptakerfinu á næstu árum fyrir liggur að íslensk fyrirtæki á sviði flugrekstrar og stóriðju þurfa að vera tilbúin að greiða fyrir losun gróðurhúsalofttegunda í framtíðinni en fara þarf vandlega yfir fyrirkomulag þess sérstaklega þarf að skoða hvaða áhrif þátttaka í kerfi e s b hefur á stöðu okkar í alþjóðlegu tilliti í framtíðinni

íslensk stjórnvöld eru nú í viðræðum við e s b um hvernig skuldbindingar okkar á alþjóðavettvangi og gagnvart e e s samningnum fari saman og hvernig hagsmunum íslands sé best borgið í því samhengi þar verður haft að leiðarljósi að ísland er reiðubúið að taka á sig sanngjarnar kröfur í loftslagsmálum en að tryggt verði að íslensk fyrirtæki njóti sömu hagkvæmni og aðgang að kolefnismörkuðum og sambærileg fyrirtæki innan e s b það verkefni á sviði umhverfismála sem er í brennidepli á alþjóðavettvangi um þessar mundir er tvímælalaust samningaviðræður um hertar aðgerðir til að draga úr loftslagsbreytingum af

viðræðurnar snúast einkum um að herða aðgerðir eftir árið tvö þúsund og tólf þegar skuldbindingar kyoto bókunarinnar renna út skiptir að fá bandaríkin til að taka á sig sambærilegar skuldbindingar og öll önnur þróuð ríki hafa nú tekið á sig en einnig þarf að taka á losun frá kína og öðrum ört vaxandi þróunarríkjum öllum ætti að vera ljóst að afleiðingar loftslagsbreytinga munu bitna verst á fátækum þjóðum á þurrkasvæðum láglendum óshólmum og smáeyjum og krefjast þróunarríki þess að aukið fé sé veitt til að aðstoða þær þjóðir og að þróuð ríki aðstoði við að beina efnahagsuppbyggingu þeirra í grænni farveg með loftslagsvænni tækni ísland þarf að taka tillit til þessar sjónarmiða í þróunarsamvinnu við fátæk ríki og íslensk fyrirtæki á sviði endurnýjanlegrar orku og loftslagsvænnar tækni þurfa að fylgjast grannt með tækifærum sem skapast með vaxandi eftirspurn eftir slíkri þekkingu almennt þurfa íslendingar að búa sig af kostgæfni undir það að takast á við nýjar skuldbindingar á eins hagkvæman hátt og hægt er í því skyni er verið að vinna að mati á kostnaði við ólíkar leiðir til að draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda sem birt verður nú á haustdögum ísland hefur einnig lagt fram tillögu um að endurheimt votlendis verði viðurkennd leið til að draga úr losun þar sem vísindarannsóknir benda til þess að mikil losun sé frá ríkið kaupir vörur og þjónustu fyrir um hundrað milljarða króna á ári hverju og því ljóst að opinber innkaup geta haft mikil áhrif á þróun markaða á vegum umhverfis og fjármálaráðuneytis hafa verið unnin drög að stefnu um vistvæn innkaup ríkisins það gefur því augaleið að innleiðing stefnu um vistvæn innkaup ráðuneyta ríkisstofnana og ríkisaðila mun hafa mikil áhrif til þess að draga úr umhverfisáhrifum innkaupa og hvetja til nýsköpunar og virkrar samkeppni á markaði með vistvænar vörur og þjónustu virkir og upplýstir neytendur eru drifkraftur sjálfbærs samfélags mikið fræðslu og kynningarstarf hefur verið unnið í umhverfisráðuneytinu á liðnum misserum samstarf við félagasamtök á sviði umhverfismála hefur verið eflt til muna upplýsingariti um loftslagsmál var dreift í skóla í haust og ný skýrsla vísindanefndar um afleiðingar loftslagsbreytinga hér á landi var meðal annars kynnt með myndbandi á vefnum þá hefur ráðuneytið tekið þátt í og styrkt fjárhagslega fjölmörg grasrótarverkefni og viðburði líklega er umhverfisstarf og fræðsla hvergi jafn öflug og í skólunum hundrað og nítján sem taka þátt í grænfánaverkefni landverndar um allt land þar vex úr grasi ný kynslóð íslendinga sem drekkur hvorki mjólk né vatn úr einnota umbúðum hendir lífrænum úrgangi í safnhauginn og lærir í daglegri umgengni í skólanum sínum að bera virðingu fyrir umhverfinu og náunganum ég er þeirrar skoðunar að í skólum landsins sé unnið ómetanlegt umhverfisstarf sem muni skila sér í upplýstum og kröfuhörðum borgurum þegar fram líða stundir